Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!

Bitte, machen Sie das mit Ihrem Gewissen aus, was Sie hier bewerkstelligen und welche fatale Politik Sie hier eigentlich betreiben. Was Österreich betrifft, kann ich nur sagen, dass wir immer ein offenes Herz für Menschen gehabt haben, die Schutz und Hilfe gesucht haben.